Vielen Dank, dass wir heute über dieses Thema, das so wichtig ist, diskutieren können.

Das war der Sockel dafür, dass es überhaupt eine Dienstleistungsrichtlinie hat geben können.

Da geht es nicht nur um die Arbeitsbestimmungen, die in Frage gestellt werden, da geht es in manchen Staaten auch um Definitionen, die umgeschrieben bzw. eingeengt werden. Und es gibt auch Mitgliedstaaten, die mit fadenscheinigen Begründungen die sozialen Dienstleistungen nicht aus dem Wirkungskreis der Dienstleistungen herausnehmen, die in dieser Umsetzung sind. Da war gerade das Handbuch der Europäischen Kommission nicht hilfreich, weil es zum Teil den falschen Weg gewiesen und eine Interpretation gegeben hat, die nicht dem entsprach, was für uns das Richtige war. Gerade diese vorgenannten Beispiele zeigen, wie notwendig es ist, dass wir auch einen Rechtsrahmen für Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse schaffen, damit diese sozialen Rechte wie das Arbeitsrecht auch wieder voll und ganz respektiert werden können. Alles andere wäre nicht gut. Ich frage auch die Mitgliedstaaten, inwiefern sie bei der Umsetzung insbesondere auch die stakeholders und da insbesondere die Gewerkschaften und die sozialen Dienste, mit einbezogen haben. Eine Frage, die wir gestellt haben, zu der ich aber noch keine Antwort gehört habe.